Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, desigur, Banca Centrală Europeană este importantă pentru dezvoltarea economică și stabilitatea monedei. Doamna Christine Lagarde are pregătirea necesară și a prezentat în cadrul comisiei competențele pe care le deține pentru acest post. Eu am criticat și mulți dintre noi am criticat Banca Centrală Europeană de multe ori pe bună dreptate din cauza politicilor pe care le a avut.

Eu vin dintr o țară care nu este în zona euro, dar, cu toate acestea, înregistrează a doua creștere din Uniunea Europeană și cred că managementul care trebuie făcut acum la Banca Centrală, ținând cont și de previziunile unor experți, că poate să vină o nouă criză financiară, este acela de a nu împărți Uniunea Europeană în două zona euro și zona non euro.